Maar u heeft me vooral overtuigd met uw visie op een echte aanpak van een Europees asiel en migratiebeleid, met het sneller werk maken van de grens en kustwacht, met een Europese defensie unie.